það hefur verið komið víða við eins og komið hefur fram í umræðum hér í dag og ég sé í sjálfu sér ekki ástæðu til þess að vera að tíunda það allt ég ætla hins vegar að fara kannski aðeins dýpra ofan í ræðuna sérstaklega þar sem er komið inn á varnarmál eftir að bandaríkjamenn ákváðu að fara burt með her sinn hafa vaknað upp ýmsar spurningar um varnir íslands og eftir að hafa hlustað á ræðu hæstvirts utanríkisráðherra eru nú ýmsar spurningar sem hafa vaknað upp ég ætla að grípa hérna niður í ræðunni þar sem ég óska síðan eftir frekari útskýringum

ég undirrituðum í október síðastliðinn í washington markar upphaf nýs kafla í varnarsamstarfi þjóðanna í samkomulaginu stendur skýrum stöfum að bandaríkin muni standa við skuldbindingar sínar samkvæmt varnarsamningnum frá nítján hundruð fimmtíu og eins og að varnir íslands verði tryggðar með miklum og breytanlegum viðbúnaði og liðsafla herra forseti ég velti því fyrir mér hvað þýðir þetta í raun og vera hvað þýðir miklum og breytanlegum viðbúnaði og herafla þetta hljómar nokkuð vel er hér verið að tala um einhvers konar varasveitir sem hægt er að kalla hingað og þá varla á einhverjum klukkutímum það hlýtur þá vera eina tvær vikur eitthvað slíkt eða eru þetta einhver ákveðinn fastaher sem hægt er að sækja í síðan tala ráðherrann hér um skilgreint öryggissvæði við flugvallarsvæðið sem nýtast mun vegna varna landsins til innlendra

aftur spyr ég hvað þýðir þetta

hver mun hafa umsjón með þessu svæði og þeim herdeildum sem væntanlega munu koma hingað í framtíðinni og þá til eins og segir innlendra og alþjóðlegra æfinga ef við förum aðeins dýpra herra forseti þá talar ráðherra hér um íslenska loftvarna kerfið að það samanstandi af mörgum þáttum og nefndir þá helst loftvarna ratsjá örugg fjarskiptakerfi og getu til aðgerðastjórnunar þetta virkar allt mjög flókið herra forseti og þess vegna spyr ég um betri útskýringar fyrir mig og aðra ég hélt að allt fjarskiptakerfi nato væri í raun farið af vellinum þannig að varla erum við að tala um það en ég spyr hverjir munu stýra þessum svokölluðu loftvarna ratsjám hverjir hafa þekkingu á því núna þegar herinn er farinn eru það einhverjir íslendingar sem ráða við það eða eru kannski einhverjir íslendingar erlendis til þess að nema til að geta stýrt þessu

kosti að herinn hafi farið hversu háar greiðslur íslenska ríkið fái fyrir að sjá um það sem eftir er og ég velti því ári mér hvað kostar að reka þetta loftvarnakerfi sem er nefnt hér og gefið í skyn að það sé í sjálfu sér virkt og er sá kostnaður þá innan ramma fjárlaganna því meir sem maður leggst yfir þessi varnarmál og

það er fleira sem ég velti fyrir mér herra forseti hér segir síðar í ræðunni orðrétt með leyfi forseta við hljótum jafnframt að skoða hvernig styrkja megi samstarf okkar við evrópusambandið á sviði utanríkis og öryggismála enda er ljóst að evrópusambandið mun leitast við að láta meira til sín taka á þessu sviði það er öryggismála ég reikna ekki með því að hæstvirtur ráðherra sé að tala hér um að hún sé að boða inngöngu í evrópubandalagið en er hér átt við varðandi öryggismálin að evrópubandalagið sé að fara að stofna her sinn eigin her ef svo er þá eru það nýjar og afskaplega fróðlegar upplýsingar sem ég mundi gjarnan vilja fá að vita nánar um alltaf má vera

til öryggisráðs sameinuðu þjóðanna ég hefði haldið að öryggisráðið væri aðallega að

hernaðarátök í hinum ýmsu löndum og ég velti því fyrir mér herra forseti ef við erum að sækja þar um aðgang og viljum fá þar fast sæti höfum við þá yfir að ráða nægilegri sérfræðiþekkingu til að sitja þar fyrir íslands hönd hvort sem það er okkar fulltrúi eða hans aðstoðarmenn af hverju velti ég þessu fyrir mér jú þetta gæti náttúrlega þýtt enn einn aukinn kostnaðarlið ef það þarf að sérmennta menn ef við fáum sæti í öryggisráðinu annars vegar og hins vegar ef það gerist ekki hverjir eru þá okkar helstu ráðgjafar varðandi málefni sem koma fyrir öryggisráðið sem eru þá ófriðarástand annars staðar í heiminum ef þekking í utanríkisráðuneyti íslands er ekki fyrir hendi hvert sækjum við þá ráðgjöf er það til dæmis til bandaríkjamanna er öryggisráðið þá nokkuð betur sett ef við erum gróft sagt svona aukaatkvæði fyrir bandaríkin en það má vera að við séum einhvers staðar með fólk í námi til að geta sinnt þessum málum sem koma þarna fram í öryggisráðinu það má vera það má vera að það sé einhver undirbúningur í gangi og þá mundi ég gjarnan vilja fá að vita það hér kemst ég rétt að lokum herra forseti þá er hér í upphafi minnst á hin fengsælu fiskimið okkar íslendinga ég varaði nú við því fyrir nokkrum mánuðum að í september á þessu ári yrðu flotaæfingar rússa hér á atlantshafinu því var nú tekið heldur fálega en starfsmaður utanríkisráðuneytisins svaraði því til í einum fjölmiðli að þetta ætti ekki við nein rök að styðjast en það gerðist nú samt í september að þessi floti var á siglingu ekki langt undan landi og herþotur komu hingað til íslands inn í lofthelgina án þess að nokkur íslendingur hefði hugmynd um og þá væntanlega ekki hæfni til að átta sig á því að þessar vélar væru að sveima hér eitt að lokum

íslands og hvað eigum við að segja til beggja átta beggja vegna atlantshafsins langar mig að fá upplýsingar um afstöðu utanríkisráðherra og eða ríkisstjórnarinnar þá þegar fara fríverslunarsambandið óskaði á sínum tíma eftir